Le débat nous l'a démontré, le sujet est passionnant. Des questions restent ouvertes, toutes les craintes ne sont pas dissipées.

Bon vent à l'initiative citoyenne!